Señor Presidente, señor Comisario, me congratulo también y felicito a los ponentes que han conseguido este compromiso entre nuestras comisiones, porque me parece que eso nos permite emitir una señal muy fuerte sobre el aprecio que tiene este Parlamento por la idea de la responsabilidad social de las empresas, que es una manera de entender también la empresa. Como dice la Comisión en su Comunicación, es entender la empresa con las responsabilidades que tiene frente a la sociedad. Porque que hay otros intereses legítimos que tienen que ser, también, observados por las empresas los trabajadores, los territorios, el medio ambiente, los derechos humanos... Es, por tanto, una idea que nos tiene en la Comisión de Empleo muy profundamente comprometidos. Me felicito de nuestro consenso en que no puede haber una economía sana en una sociedad enferma, y no puede haber una economía sana, y es por el interés de las empresas, en una sociedad injusta.